virðulegi forseti það er nú verulegur munur á stefnu samfylkingarinnar og framsóknarflokksins í þessu stóra máli samfylkingin hefur ákveðið það að hún ætlar að berja að dyrum til þess að komast inn það er nú grundvallarmunur þegar menn hafa ákveðið að fara inn þeir sem fara í viðræður með því hugarfari auðvitað fara í þær viðræður til þess að komast alla leið ekki til þess að finna það út á leiðinni hvort þeir vilji fara inn það er ekki þannig virðulegi forseti stefna samfylkingarinnar er skýr hvað það varðar þeir segja við ætlum að berja að dyrum og við ætlum inn framsóknarmenn segja hins vegar við ætlum að vera þar sem við erum og við höfum ekki tekið neina ákvörðun um að berja að dyrum